Ja, hvala lepa za besedo. Današnja razprava o ustavni obtožbi je zame, oziroma za predlagatelje politični manifest, za mene pa moram reči, da je skrajno nedopustna. V nadaljevanju bom povedala tudi, zakaj je, tako tudi menim. Najprej, sicer razumem predlagatelje, da so se odločili, da bodo vložili ustavno obtožbo saj na koncu koncev niso uspeli sestaviti vlade. Vlada deluje dobro, njeni, rezultati so vidni, in enostavno je potrebno upoštevati in izrabiti vse možne argumente, da bi preprečili, to dobro delo sedanje vlade in predsednika Marjana Šarca. S tem sicer ustvarjate neki strah, negotovost, ali celo mogoče tudi neke izredne razmere. Ustavno obtožbo ste vložili zoper predsednika v stotih, dneh od njegovega imenovanja, že to je malce nenavadno. Ob tem, ko prebiram to ustavno obtožbo in tudi vašo obrazložitev, ne morem mimo dejstva, da ste navedli, v tem dopisu nevestno ravnanje, da ga, z znaki kaznivega dejanja nevestnega ravnanja v službi po stosedeminpetdesetem členu Kazenskega zakonika, obsojate. Naj vam povem, v kolikor, še tega ne veste, da dvestosedeminpetdeseti člen Kazenskega zakonika govori o zlorabi uradnega položaja in uradnih pravic, kar to posledično pomeni, da ta akt je neveljaven. Nadalje navajate nevestno ravnanje, če ste morda mislili, nevestno delo v službi, je pa to dvestooseminpet deseti, člen, tako da ne vem, kdo vam je spisal to ustavno obtožbo, kajti ima kar nekaj pravnih, napak v tem delu. Tako da še enkrat resnično moram reči, da ta ustavna obtožba, ne temelji na pravnih, argumentih in enostavno pri naslednjem vašem delu predlagam, da se strokovno podkujete na tem področju in pripravite zadeve, ki bodo pravnoformalno sedele. Hvala lepa.